Es gibt aber auch viel Aktionismus in der Finanzmarktregulierung, und der erste Vorschlag der Kommission zu dem Thema hätte einfach nur durch Definitionsfragen und Interpretationsfolgen zur Folge gehabt, dass Unternehmen der Realwirtschaft, Industrieunternehmen ich denke z.

an kleinere Industrieunternehmen wie deutsche Stadtwerke oder auch Agrarhandelsgenossenschaften plötzlich genauso behandelt werden wie Banken, wenn sie z.

Das wäre ein Kollateralschaden der Finanzmarktregulierung gewesen, der in niemandes Interesse sein sollte.

Die allermeisten Termingeschäfte, die diese Unternehmen machen, dienen der Absicherung und nicht der Spekulation. Selbst wenn sie der Spekulation dienen, muss man auch wieder festhalten, dass ich kein einziges Industrieunternehmen, auch keinen Energieversorger kenne, der systemrelevant wäre. Der Industrieausschuss war in seiner Stellungnahme zu diesem Thema sehr klar, und ich darf auch festhalten, dass ich froh darüber bin, dass es gelungen ist, diese Aspekte in dem Endpaket zu berücksichtigen.